Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, au vu des différentes auditions qui ont eu lieu lors des réunions de la commission PEST, c'est un fait, la procédure européenne en matière d'autorisation des pesticides doit être améliorée. Je me suis battu depuis longtemps et de longs mois afin que toute la lumière soit faite sur les manquements en la matière, et je me félicite que le texte de départ des deux corapporteurs, qui ont d'ailleurs très bien travaillé et que je félicite, ait encore été amélioré sur différents points.

Un, une meilleure application du principe de précaution. Deux, un renforcement de l'indépendance tout au long du processus d'autorisation.

Quatre, le besoin de trouver des produits alternatifs en favorisant l'innovation. Cinq, la mise en place d'un mécanisme de surveillance post commercialisation et, six, l'ajout de critères d'indépendance et de transparence et l'absence de conflit d'intérêts dans la définition de l'État membre rapporteur.